Hvala za besedo! Ker ne smemo dovoliti, da bi sedemdesetia člen Ustave Republike Slovenije postal samo črka na papirju, ne, in se moramo vsi potruditi za to, da bomo čim bolj in čim hitreje implementirali zakonodajo in uskladili zakonodajo, predlagam, da opravimo širšo razpravo na naslednji seji državnega zbora, ko tudi določa poslovnik državnega zbora. Hvala.